Señora Presidenta, no cabe duda de que la Estrategia 2020 es, probablemente, el objetivo más ambicioso, más importante, de los próximos tiempos, de los tiempos inmediatos y, de hecho, va a ser el centro de los debates que mañana mismo se van a producir en Bruselas en el Consejo Europeo informal, que ha arrancado, por tanto, al máximo nivel político en la Presidencia española. Se trata de propugnar, aprobar, un programa de crecimiento y de creación de empleo de calidad que sustituya a la llamada Estrategia de Lisboa y que se apoye, por un lado, en el énfasis en determinados aspectos, que necesitamos para la competitividad y la productividad de la economía europea del futuro y que se detectan como imprescindibles como es la inversión en tecnologías de la información el hacer de Europa un lugar para la sociedad del conocimiento el incidir también en los aspectos sociales, es decir que la empleabilidad, por tanto, esté basada en la especialización y en la formación de trabajadores y, por supuesto, en una economía verde, una economía baja en carbono, desde el punto de vista de los contenidos de los que hemos inicialmente hablado. Pero, además, con un elemento fundamental que será, sin duda algo que va a polarizar los debates de mañana en Bruselas, que es el asunto de la gobernanza. El Presidente del Consejo Europeo va a llevar a ese Consejo Europeo informal una propuesta inicial de debate sobre gobernanza, es decir, ir a una unión económica en Europa, no solamente a una unión monetaria, sobre la base de hacer que sea obligatorio —porque así lo dice el Tratado de Lisboa— que las políticas económicas, que las políticas de empleo y que las políticas sociales se coordinen en el seno de la Unión Europea. Es, por tanto, el elemento de la estrategia para el desarrollo sostenible y para la creación de empleo de calidad un objetivo central, principal, de la Presidencia española y del conjunto de Europa.